Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, je salue le travail que nous avons pu mener avec Mme Herranz García sur cette question des ovins et des caprins. Ces filières jouent un rôle essentiel dans la préservation de l'emploi dans des secteurs difficiles mais aussi dans la préservation des écosystèmes et dans la prévention des avalanches, des inondations et des feux de forêt. À l'heure où la Commission nous propose des coupes sans précédent dans le budget agricole, je voudrais rappeler ici que le soutien de la PAC est extrêmement important pour ces filières et le développement de nos territoires. Par ailleurs, je me félicite que ce rapport soulève la délicate question de la prédation par les loups dont les attaques se multiplient. Ce fléau constitue une vraie menace pour la survie des élevages, surtout ceux en milieu ouvert, pratiquant le pastoralisme. Je demande pour nos éleveurs une indemnisation adéquate pour les pertes causées, mais aussi pour les traumatismes laissés par les attaques de ces grands prédateurs.